Hvala. Spoštovana gospa ministrica, tudi v Sloveniji se srečujemo z trendom, ko se prebivalstvo vse hitreje stara, hkrati pa, seveda, se nam povečuje tudi delež prebivalstva, ki je starejši od petintrideset let, ob tem, da se nam pa zmanjšuje delež prebivalstva v aktivni dobi. Delež starejših od petinšestdeset let se bo po napovedih v naslednjih petintridesetih letih skoraj podvojil in, naj bi le-ti leta dva tisoč petdeset predstavljali skoraj trideset procentov vseh prebivalcev v Sloveniji. Podatek o podaljševanju življenjske dobe seveda razveseljiv, hkrati pa odpira vprašanja, ali smo kot družba pripravljeni na ta pojav. Storitve v zvezi s starejšo populacijo se bodo v naslednjih letih bistveno povečale na številnih področjih. Danes, imam vprašanja v zvezi z domsko oskrbo starejših, ki je po moji oceni v Sloveniji relativno dobro urejena. Kljub temu pa si vse več starejših želi starost preživeti v domačem okolju ali čim bližje oziroma v tem domačem okolju ostati čim dlje. Vse starejše, vse starejša populacija v Sloveniji bo potrebovala vse več urejenih in času primernih domovanj, še posebej ustrezne oskrbe. Po sprejemu novih standardov in normativov nekateri domovi, ki so bili zgrajeni pred leti, teh standardov in normativov ne dosegajo in jih tudi do leta dva tisoč enaindvajset brez pomoči države ne bodo mogli doseči. Vsled navedenega bomo morali domsko oskrbo, domsko varstvo ustrezno organizirati oziroma po izteku tega prehodnega obdobja leta dva tisoč enaindvajset v skladu s sprejetimi standardi in normativi nekatere domove starejših ustrezno preurediti. Ob tem pa upoštevati tudi smotrnost preureditve takšnega doma na obstoječi lokaciji tako s tehničnega kot tudi s finančnega vidika. Spoštovana ministrica, sprašujem vas, na kakšen način se bodo te zadeve urejale predvsem z vidika zagotavljanja finančnih sredstev s strani države. Ali boste stopili nasproti lokalnim skupnostim, ki bodo poskrbele za soudeležbo pri izgradnji oziroma preureditvi domov? Ob tem bi posebej izpostavil primer, iz doma starejših v Hrastniku, ki se kljub nekaterim izboljšavam, ki jih je izvedlo resorno ministrstvo, še vedno srečuje s težavami, povezanimi z ekonomiko obsega, premalo postelj in neustreznimi prostorskimi pogoji. Lokalna skupnost že leta je pripravila imi, z ministrstvom dala v obravnavo ustrezni dokument, iz katerih je razvidno, da je racionalnejša in smotrnejša izbira nove lokacije, to se pravi posledična izgradnja novega doma. Ob bo treba poudariti, da je lokalna skupnost pripravljena za uresničitev tega projekta sodelovati na različne načine. Od tega, da so pripravili projekt, do tega, da se območje komunalne infrastrukturne uredi. Postavljam v zvezi s tem vam, spoštovana ministrica, postavljam vprašanje: ali so po potrditvi DIP v proračunu, so oziroma bodo po potrditvi DIP v proračunu Republike Slovenije zagotovljena sredstva za izdelavo investicijske in P, PDG, PZI dokumentacije izgradnje novega doma starejših Hrastniku, za katerega menimo, da ni le lokalnega pomena, ampak ima tudi širši, regijski pomen pri zagotavljanju kvalitetnih bivanjskih in storitvenih pogojev za vse starejšo populacijo v našem koncu. Hvala lepa za odgovor.